Ich bin mit dem Kompromiss sehr zufrieden, denn er ist ehrgeizig.

Das Ziel 2020 mit 147 g wird die Emissionen um 28 senken, also mehr als in der Strategie 2020 der Europäischen Kommission aus den Klimaseiten insgesamt vorgegeben wurde.

Deshalb bin ich sehr zufrieden. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, den Testzyklus neu zu entwickeln und zu verifizieren. Denn in dem einen oder anderen Fall mag das stimmen, was der Kollege Groote gesagt hat. Bei dem Pkw, den ich fahre, ist das nicht der Fall. Mein tatsächlich gefahrener Wert liegt unter dem angegebenen, d.

man kann auch durch verschiedene Fahrweisen hier CO 2 und damit auch Kraftstoff sparen. Ich meine, dass insbesondere diese kleinen Nutzfahrzeuge Und die Kollegin Šuica hat hier eine falsche Zahl genannt Nicht 50 der Verkehrsemissionen kommen aus den kleinen Nutzfahrzeugen. Noch nicht einmal alle Fahrzeuge kleine Nutzfahrzeuge und große Lkw zusammen machen 50 aus.

Deshalb muss man bei den Fakten schon korrekt bleiben, wenn man darüber nachdenkt, was notwendig ist. Die Hersteller benötigen Planungssicherheit, und der Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen, benötigen Fahrzeuge, mit denen sie ihre Dienstleistungen anbieten können. Hier haben wir einen vernünftigen Kompromiss gefunden. Ich bin froh, dass einige Dinge verhindert wurden. 110 g ist hier noch einmal genannt worden im Jahre 2025. Die Superkredite wurden wie 2011 beschlossen beibehalten. Und Frau Ulvskog hat gesagt das schlägt dem Fass den Boden aus sie wäre eigentlich dafür gewesen, gleiche Emissionsziele für alle, unabhängig von der Fahrzeugart und Fahrzeuggröße vorzugeben. Da muss sie aber doch einmal ihre nordeuropäischen Lkw Hersteller Volvo und Scania fragen, ob die damit auch einverstanden sind. Herr Davies hat gesagt, das sei eine Win win Situation, wenn wir die Anforderungen hochschreiben. Ich glaube, es ist vernünftig, so wie es geschehen ist, und deshalb werde ich aus Überzeugung den Vorschlag unterstützen!